Monsieur le Président, en novembre 2011, la compagnie maritime SeaFrance disparaît, sabordée par son propriétaire la SNCF.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il s'est trouvé immédiatement d'autres compagnies pour venir occuper la place encore chaude des compagnies qui espéraient, grâce à l'aide de leurs amis politiques, mettre rapidement la main sur les bijoux de famille de l'ancienne compagnie SeaFrance quatre navires. Des navires dont la valeur comptable pouvait se situer entre 200 et 300 millions d'euros mais qui ne valaient, tout à coup, plus rien. En juin 2012, la justice française attribuait au Groupe Eurotunnel, pour un peu plus de 60 millions d'euros, la propriété des navires. Quelle claque pour ceux qui pensaient avoir trouvé une mine d'or à ciel ouvert.

Un emploi qu'ils pourraient perdre dans six mois parce que la commission de la concurrence britannique, saisie par ceux qui pensaient avoir gagné à l'euromillion, a décidé de leur refuser l'accès au port de Douvres. Aucune solution n'est proposée car les navires en leur nom seraient interdits de port. Depuis quand les champions de la concurrence libre et non faussée ont ils peur de quelques marins français? Depuis quand un État européen aurait il le droit de refuser ce qui est inscrit dans les traités, à savoir la libre circulation des biens et des personnes? Pendant combien de temps encore les Britanniques vont ils pouvoir défendre des intérêts particuliers contre les intérêts de l'Europe? Vous voulez parler concurrence, alors parlons concurrence, si ce mot a vraiment encore une signification.